Zum Inhalt möchte ich eigentlich nichts mehr sagen. Es ist bereits alles gesagt worden.

Das muss ja nicht heißen, dass wir immer einer Meinung sind, aber es ist schon hilfreich. Ich habe ein paar Kleinigkeiten etwas anders in Erinnerung, als die Kommissarin das am Anfang erzählt hat. Aber das macht nichts. Diese kleinen Widersprüche können auch sein. Entscheidend ist das Ergebnis, das wir mit dem Rat vereinbart haben, und wie es weitergeht.

Ich möchte auch einen besonderen Dank an Malcolm Harbour aussprechen, den ich in einigen Trilogen als sehr konstruktiv und hilfreich kennengelernt habe. Ich weiß nicht, Malcolm, ob das ein großes Lob für Dich ist, wenn ich Dir sage Ein Anti Europäer bist Du garantiert nicht! So solltest Du auch bleiben und so konstruktiv für Europa mitarbeiten. Einen Dank an alle Kolleginnen und Kollegen in diesem Hause, die nicht nur national, sondern europäisch denken, und die Europa nicht kleinreden, sondern konstruktiv an der Gestaltung mitarbeiten. Gemeinsam als einziges supranationales Parlament Politik mit den Bürgern und für die Bürger machen das wünsche ich Ihnen für die nächsten fünf Jahre!